mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer sex tvö þúsund og eitt um skráningu og mat fasteigna með síðari breytingum frá efnahags og skattanefnd sem er að finna á þingskjali þúsund og níutíu og sjö á þingskjalinu kemur fram hvaða gesti nefndin fékk á sinn fund og hvaða umsagnir bárust einnig er lýsing á frumvarpinu

félagsins fulltrúi húseigendafélagsins óskaði eftir því að félagið fengi að tilnefna aðila í stjórn nefndin telur að ákvæði frumvarpsins standi því ekki í vegi að ríkið greiði gjald til fasteignaskrár íslands fyrir almenn not af skránni en bendir á að sumar stofnanir ríkisins eiga lögvarinn rétt til aðgangs að skránni nefndin tekur einnig fram að samband íslenskra sveitarfélaga og samtök fjármálafyrirtækja munu samkvæmt frumvarpinu eiga sinn fulltrúa hvort í þriggja manna stjórn stofnunarinnar stjórninni er meðal annars ætlað að gera tillögu að gjaldskrá stofnunarinnar til ráðherra nefndin gerir ekki athugasemd við val á nýju heiti stofnunarinnar og telur að það lýsi ágætlega meginþáttum í starfsemi hennar nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum sem er að finna á þingskjalinu háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson skrifar undir álitið með fyrirvara háttvirtir þingmenn ellert b schram lúðvík bergvinsson og paul nikolov voru fjarverandi við afgreiðslu málsins háttvirtir þingmenn grétar mar jónsson sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ögmundur jónasson með fyrirvara bjarni benediktsson gunnar svavarsson magnús stefánsson og ragnheiður e árnadóttir